avancer dans le sens de plus de sécurité pour les hommes, l'environnement, la société, sans entraves inutiles à l'industrie?

Après avoir écouté, partagé avec d'autres, nous nous étions attachés à proposer des amendements qui, sans remettre en cause le processus industriel, permettaient d'obtenir davantage de sécurité pour les citoyens et l'environnement, de donner des droits nouveaux à ceux qui sont les premiers exposés les salariés des entreprises des secteurs chimiques et du transport. Disons le franchement, nous n'avons été que très peu entendus. Une nouvelle fois, c'est l'argent qui l'emporte sur l'humain et les progrès seront mineurs. Le problème c'est qu'il y a toujours un fossé entre les grands principes discutés et la dure réalité quotidienne du terrain. C'est vrai pour les installations industrielles, les lieux de stockage et pour le transport des matières dangereuses. Pour échapper à la réglementation dite Seveso, des entreprises ont choisi de réduire les stocks de produits classés dangereux pour laisser ces mêmes produits dans des citernes qui, peut être cette nuit, dormiront dans votre quartier, en attendant d'être livrées demain matin avec tous les risques que cela comporte. Il n'en sera pas question. Et l'on voudrait nous faire croire que nous allons être mieux informés et mieux protégés! Au delà, des contradictions majeures émergent. Comment renforcer la sécurité avec des salariés chaque jour un peu plus précarisés et pas toujours formés comme il se devrait?

Comment assurer la sécurité quand certains pays se servent de leur laxisme pour mettre en œuvre un dumping environnemental?